Monsieur le Président, la Turquie est notre voisin. Il faut donc dialoguer avec elle, comme le commissaire Hahn vient de le souligner. Il faut dialoguer sur tous les sujets, et notamment en matière de politique migratoire, mais il faut être ferme et non pas angélique, comme Mme Mogherini vient de l'être à l'instant en reprenant les propos du pape. Mais le pape est dans son rôle et il faudrait que les dirigeants de l'Union soient dans le leur. Le dialogue n'est pas la soumission. La Turquie faut il le rappeler viole constamment les droits de l'homme et son attitude est tout à fait différente des valeurs que nous défendons dans cet hémicycle. D'autre part, Erdogan se moque ouvertement de nous.

La conclusion s'impose, mes chers collègues c'est celle du Front national, c'est celle que vient de reprendre Mme Merkel. Il faut arrêter d'urgence les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union.